Wir sind ein Durchgangsgebiet für viele Roma. Ich habe elf Jahre mit diesem Problem gearbeitet, und da will ich Dir, lieber Joseph, und Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eins sagen Ja, die Roma sind eine schwierige Minderheit.

Aber auch schwierige Minderheiten haben ein Recht auf Grundrechteschutz. Das ist die prinzipielle Aussage.

Der zweite Punkt ist, dass Rechtsstaaten die Pflicht haben, kriminelle Aktionen zu verfolgen. Wenn gestohlen wird, wenn es Prostitution gibt, wenn es Betrug gibt, dann muss ein Rechtsstaat das Recht durchsetzen, egal wer im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. Das ist das gute Recht eines jeden Staates! Aber es ist auch die gute Pflicht eines jeden Staates, jeden Einzelfall zu prüfen und nicht den Eindruck zu erwecken, als seien ganze Bevölkerungsgruppen von vornherein verdächtig.

Sie sollen institutionelle Frontalangriffe machen, darum geht es, Herr Kommissionspräsident!